tako zelo lepo prosil, bom jaz to omogočil . Me pa še zanima. Jaz se sicer zavedam, da je, priprava tega zakona, in teh strokovnih izhodišč naloga vašega ministrstva, ki ga vodite, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor. Pa ker ima, sprejetje tega zakona tudi možne posledice na socialni položaj, ljudi, me zanima, na kakšen način in ali sodelujete pri določanju cenzusov upravičenosti tudi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Tako da izvolite, hvala.